Via het systeem kunnen derden zo ongeveer alle mogelijke informatie opvragen over onze auto´s en het gebruik dat van die auto´s wordt gemaakt.

Het gaat niet alleen om de overheid die ongewenst kan meekijken, want ook criminelen kunnen het systeem hacken, waardoor het potentieel in elk geval bestaat om auto´s te stelen, of erger nog, om bepaalde functies van die auto´s uit te schakelen of te activeren. En ik hoor geen bevredigende antwoorden op al deze bekommernissen.